forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um brottfall heimildar til sölu á hlut ríkissjóðs í hitaveitu akraness og borgarfjarðar flutningsmenn auk mín eru háttvirtir þingmenn guðfríður lilja grétarsdóttir katrín jakobsdóttir og árni þór sigurðsson þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns áður en fjárlög fyrir árið tvö þúsund og átta voru afgreidd og reyndar líka áður en fjáraukalög fyrir árið tvö þúsund og sjö voru afgreidd en frumvarpið komst ekki á dagskrá áður en þau fengu lokaafgreiðslu á alþingi fyrir jól kemur fyrst nú á dagskrá þess vegna hef ég lagt til

fyrstu greininni þannig að hún hljóði þá þannig að í sjöttu grein fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og átta verði felldur út liðurinn fimm eitt það er að selja hlut ríkisins í hitaveitu akraness og borgarfjarðar og aðra grein að lög þessi öðlist þegar gildi á fjárlögum bæði ársins tvö þúsund og sex og tvö þúsund og sjö voru heimildir til að selja hlut ríkisins í hitaveitu suðurnesja og heimild til sölu ríkissjóðs á hitaveitu akraness og borgarfjarðar í maí síðastliðnum nýtti fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar sér heimild til sölu á hlut ríkissjóðs í hitaveitu suðurnesja markmið ríkisstjórnarinnar með sölunni var að setja í gang ferli til að koma orkuveitum og orkulindum úr eigu opinberra aðila í hendur einkaaðila á frjálsum markaði komu þau áform ríkisstjórnar sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks meðal annars skýrt fram í útboðsskilmálum íslensk orkufyrirtæki félög sem stunda starfsemi sem fellur undir raforkulög í opinberri eigu mega ekki bjóða í eignarhlut ríkisins sama gildir um dótturfélög framangreindra fyrirtækja og önnur félög þar sem þau fara með yfirráð í skilningi samkeppnislaga það er þegar þessi fimmtán prósent hlutur ríkisins í hitaveitu suðurnesja var boðinn til sölu á síðastliðnu vori þá voru opinberar orkuveitur hindraðar í að bjóða í hlutinn þótt ný ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar hafi tekið við áður en salan á hlut ríkisins í hitaveitu suðurnesja fór fram var söluferlið ekki stöðvað þrátt fyrir háværar kröfur þar um salan á hlut ríkisins í hitaveitu suðurnesja til einkafyrirtækis hleypti af stað atburðarás í einkavæðingu og sölu orkuveitna og orkulinda úr samfélagseigu sem ekki sér enn fyrir endann á nægir að nefna framvindu mála hjá orkuveitu reykjavíkur einkavæðingu sölu og afhendingu samfélagseigna til útvalinna einkaaðila það mál er enn til umfjöllunar og er angi af þessum gjörningi sem ríkisstjórnin gerði á síðastliðnu vori þegar hún seldi hlut sinn í hitaveitu suðurnesja og hleypti orkumálunum þar með í uppnám þegar að þessi greinargerð var skrifuð á hafði meiri hluti sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks í reykjavík sprungið út af því máli og nýr meirihluti með aðild vinstri grænna framsóknarflokksins og samfylkingar hafði tekið við svo þegar þetta er flutt hér á þingi þá er sá meiri hluti aftur sprunginn og komin borgarstjórn sjálfstæðisflokks og efsta manns á lista f listans

er þetta einmitt ein kveikjan að því mikla umróti sem hefur orðið þar í borgarstjórnarpólitíkinni nokkuð sem síðan mun teygja sig með fullum þunga hér inn á alþingi í umræðunni um væntanleg orkulög það er nú svo að æ fleiri stuðningsmönnum einkavæðingar á sölu almenningsveitna og orkulinda landsmanna hefur snúist hugur og vill leggjast á sveif með okkur í vinstri grænum um þjóðareign á náttúruauðlindunum þannig fjallaði forustugrein morgunblaðsins fimmtudaginn fyrsta nóvember síðastliðnum um einkavæðingu sölu og brask sem átt hefur sér stað með hitaveitu suðurnesja og orkuveitu reykjavíkur rótina að þessum sinnaskiptunum má rekja að hluta til einkavæðingarstefnu ríkisstjórnarinnar og sölu þess á hlut sínum í hitaveitu suðurnesja í forustugreininni eru kjörnir fulltrúar sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórnum og á alþingi og ráðherrar gagnrýndir fyrir blinda einkavæðingu og veruleikafirringu og að þeim hafi verið ótrúlega mislagðar hendur orðrétt tilvitnun í leiðarann ótrúlega mislagðar hendur í þessum málum fylgir leiðarinn með sem fylgiskjal með þessari tillögu með vísan til þess hvernig ríkisstjórnarflokkarnir nýttu heimild á fjárlögum til sölu hitaveitu suðurnesja er brýnt að fella nú þegar á brott úr lögum sams konar heimild til sölu á hlut ríkisins í hitaveitu akraness og borgarfjarðar enda væri þessi söluheimild ekki á fjárlögum ef stjórnvöld ætluðu sér ekki að nýta hana orkuveita reykjavíkur og ríkissjóður eiga og reka saman hitaveitu akraness og borgarfjarðar og á ríkið liðlega tuttugu prósenta hlut í hitaveitunni hitaveita akraness og borgarfjarðar á jafnframt jarðhitaréttindi á jörðinni deildartungu í reykholtsdal þar á meðal deildartunguhver svo brýnt hagsmunamál þótti á sínum tíma að ríkið ætti vatnsréttindi þar að alþingi veitti ríkisstjórninni með sérstökum lögum frá nítján hundruð sjötíu og átta heimild til að taka eignarnámi landspildu úr landi deildartungu ásamt jarðhitaréttindum þar á meðal deildartunguhver ríkissjóður lagði síðan þessi jarðhitaréttindi inn í hitaveitu akraness og borgarfjarðar söluheimild ríkissjóðs á hitaveitu akraness og borgarfjarðar nær því bæði til deildartunguhver er álitinn vera einhver vatnsmesti hver jarðar ef ekki sá vatnsmesti úr honum koma hundrað áttatíu lítrar af níutíu og átta gráðu heitu vatni á sekúndu upp á yfirborðið en það er alls fjörutíu prósent af öllu heitu vatni sem kemur upp á yfirborðið í borgarfirði vatninu úr hvernum er veitt til akraness sem er í sextíu og fjóra kílómetra fjarlægð og borgarnes í þrjátíu og fjóra kílómetra fjarlægð en einnig til nokkurra bæja á leiðinni hverinn er friðaður og gildi hans fyrir ferðamannaiðnaðinn á vesturlandi er mikið við hverinn vex einnig friðað afbrigði af burknanum skollakamba sem vex aðeins á einum öðrum stað á landinu hitaveita akraness og borgarfjarðar var stofnuð nítján hundruð sjötíu og níu af akraneskaupstað og hitaveitu borgarfjarðar en að henni stóðu borgarneshreppur andakílshreppur og bændaskólinn á hvanneyri hitaveitan fær vatn úr deildartunguhver og borholum í bæjarsveit við laugarholt og bæ árið tvö þúsund og eitt sameinaðist hitaveita akraness og borgarfjarðar orkuveitu reykjavíkur og tók nýtt sameinað fyrirtæki til starfa fyrsta desember það ár við það gekk hlutur akurnesinga og borgfirðinga í hitaveitu akraness og borgarfjarðar inn í orkuveitu reykjavíkur en hlutur ríkisins er enn sem áður liðlega tuttugu prósent og hitaveita akraness og borgarfjarðar er rekið sem sjálfstætt fyrirtæki félög vinstri grænna á akranesi og í borgarbyggð hafa ályktað gegn einkavæðingu og sölu opinberra orkuveitna og krafist þess að heimild til sölu á hlut ríkisins í hitaveitu akraness og borgarfjarðar verði tafarlaust afturkölluð með vísan til örlaga hluta ríkisins í hitaveitu suðurnesja er mjög brýnt að afnema nú þegar heimild á fjárlögum til sölu á hlut ríkisins í hitaveitu akraness og borgarfjarðar herra forseti með greinargerðinni fylgja svo fylgiskjal eins og ég gat um áðan fylgiskjal eitt þar sem er ályktun frá vinstri hreyfingunni grænu framboði í borgarbyggð þar sem skorað er á alþingi að afturkalla heimild til að selja hitaveitu akraness og borgarfjarðar frá ellefta október tvö þúsund og sjö en þar segir svo

atburðarás undanfarinna daga hefur leitt í ljós að sala ríkisins á hlut sínum í hitaveitu suðurnesja voru mistök það er borgfirðingum afar mikilvægt að ráða þeim náttúruauðlindum sem gera borgarfjörð jafnfýsilegan búsetukost og raun ber vitni en deildartunguhver og önnur hitaréttindi hitaveitu akraness og borgarfjarðar í borgarfirði verði ekki leiksoppar markaðsaflanna líkt og gerst hefur á suðurnesjum síðan fylgir einnig hér sem fylgiskjal bókun fulltrúa vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í bæjarstjórn akraness en þar segir í fylgiskjalinu herra forseti fulltrúi vinstri grænna í bæjarstjórn akraness lagði fram svohljóðandi bókun á fundi bæjarstjórnar tíunda október við horfum í dag fram á það að hitaveita suðurnesja verði á næstu dögum einkavædd það er að hluti orkuveitu reykjavíkur verði seldur inn í rei nú er hitaveita akraness og borgarfjarðar dótturfyrirtæki orkuveitu reykjavíkur sem á

ríkisins á fimmtán prósenta hlut sínum í hitaveitu suðurnesja það hlýtur því að vera hagur akurnesinga að ekki verði af hlutafélagavæðingu orkuveitunnar og komið verði í veg fyrir að hitaveita akraness og borgarfjarðar fari sömu leið og hitaveita suðurnesja ég skora á bæjarstjórn og fulltrúa akraneskaupstaðar í stjórn orkuveitunnar að leggjast gegn markaðsvæðingu orkuveitu reykjavíkur og standa þar með vörð um hagsmuni bæjarbúa segir í bókun fulltrúa vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í bæjarstjórn akraness tíunda október síðastliðinn síðan fylgja hér áfram bókanir þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs einmitt bókaði tuttugasta og níunda júní tvö þúsund og sjö og krafðist þess að ríkið falli frá sölu á hlut sínum í hitaveitu suðurnesja síðan er hér líka vitnað í leiðara morgunblaðsins sem ég nefndi áðan þar sem vikið er að undirskriftasöfnun á að orkuauðlindirnar og veiturnar væru í almenningseign og bæjarfulltrúar sjálfstæðisflokksins voru snupraðir fyrir að ganga þessara erinda þar sem var hafin undirskriftasöfnun gegn

höndum fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar eins og ég sagði hér áðan með vísan til þess hvernig fór með hlut ríkisins í hitaveitu suðurnesja sem var alveg hliðstætt ákvæði um þá er jú engin trygging fyrir því og reyndar er frekar að búast við því að hann verði settur á sölu því annars væri hann ekki inni í fjárlögum áformin um að hafa til sölu eru jú alveg augljós ég held að við fæst eða alla vegana ég veit að við í vinstri hreyfingunni grænu framboði erum algjörlega andvíg því að hitaveita akraness og borgarfjarðar hlutur ríkisins þar ásamt hlut í deildartunguhver fari sömu leið og í sama ferli eins og hlutur ríkisins í hitaveitu að hlutur ríkisins í hitaveitu akraness og borgarfjarðar ásamt deildartunguhver fari ekki á sölu bara rétt si svona eins og